forseta hefur borist bréf um afturköllun fyrirspurnar gunnar bragi sveinsson kallar aftur fyrirspurn sína á þingskjali þrjú hundruð áttatíu og níu mál þrjú hundruð tuttugu og átta